V době, kdy jsem byl ministrem spravedlnosti v ČR, tak jsem řešil několik příkladů problémů s mezinárodními únosy dětí, kdy se v praxi jasně ukazovalo, jak Brusel nefunguje, jaké mezery má a já jsem velmi rád, že ty problémy, které jsme v praxi řešili průtahy v řízení, nejasné pozice jednotlivých soudů tak se v této novele, v této úpravě řeší. Chci poděkovat panu zpravodaji, protože opravdu mám pocit, že tato novela v praxi může mít velké dopady a je dobře, že tam upravujeme takové věci, jako jsou zvláštní soudy, jako jsou lhůty pro soudní rozhodování, jako je speciální úprava výslechu dítěte, která by měla vést k tomu, že zájmy dítěte budou v každém případě zohledněny. Takže jako člověk, který má s tímto praktické zkušenosti, děkuji Komisi, děkuji zpravodaji a myslím si, že tato právní úprava může v praxi výrazně pomoci.